Decyzja ta przyczyni się nie tylko do poprawy stabilności gospodarczej Europy, ale także przyniesie wiele korzyści konsumentom. Jak słusznie wskazano w sprawozdaniu, ukończenie prac nad wewnętrznym rynkiem energetycznym jest niezbędne nie tylko dla globalnej konkurencyjności Unii, wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, ale także dla ogólnego bezpieczeństwa energetycznego Europy. Sprawozdanie wskazuje też na wagę regionalnych projektów energetycznych.

Modernizacja i budowa bloków w Elektrowni Opole mają na cele przede wszystkim zapobieżenie niedoborowi mocy, który za dwa trzy lata mógłby nawet doprowadzić do przerw w dostawie prądu. Budowa nowych bloków Elektrowni Opole jest więc konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności na rynku europejskim. Naszym zadaniem jest jej wspieranie, a nie blokowanie.